Zorgen voor een deugdelijke bewaking van de buitengrenzen van de EU!

Aan de Bulgaarse grens kan iedereen zonder papieren een enkeltje EU kopen.

De Nederlandse ambassadeur in Bulgarije heeft gezegd dat je voor slechts 500 euro binnen gelaten wordt door corruptie douanebeambten.